Señora Presidenta, señora Comisaria, la incorporación de Ecuador al Acuerdo de la Unión Europea con Colombia y Perú abre, sin duda, grandes oportunidades para todas las partes, pero los beneficios solo serán posibles si trabajamos de forma leal y cumplimos de forma íntegra todas las condiciones que se establecen. Viniendo de Canarias, el mayor productor de plátanos de la Unión Europea, me gustaría centrarme hoy en la necesidad de que este Acuerdo no se convierta en una amenaza más para el ya debilitado sector del plátano de la Unión Europea, que ve con preocupación cómo ahora puede producirse una entrada incontrolada de bananas procedentes de Ecuador. No olvidemos que Ecuador es el mayor exportador de bananas a la Unión Europea y es evidente que las exportaciones crecen proporcionalmente a la bajada de los aranceles. Recordemos que en Ginebra adoptamos una tarifa decreciente hasta 114 euros tonelada

2020. Lo asumimos como inevitable pero, precisamente por ello, hay que afrontar dos cuestiones la primera, la compensación a los productores de la Unión que puedan verse perjudicados y la segunda, la necesidad de aplicar con total diligencia la cláusula de salvaguardia para el caso de que se produzcan excesos en las cantidades pactadas que puedan causar daños a los productores de la Unión.

Pero no a cualquier precio, no a costa de los productores de plátano de Canarias y del resto de la Unión Europea. No estoy pidiendo ningún favor, simplemente pido que se cumpla lo acordado. Hay una cláusula de salvaguardia, los límites deben respetarse y, si no se cumplen, el mecanismo acordado debe ponerse en marcha, y debe hacerse de forma automática cuando estos se excedan. Eso es lo que votamos mayoritariamente en este Pleno y es lo que hay que cumplir. Ecuador no tiene por qué tener un trato diferenciado mejor que el que puedan tener Colombia y Perú, y la Comisaria lo ha dicho hay una cláusula de salvaguardia que hay que poner en vigor y no mirar hacia otro lado.